Po raz pierwszy w historii Unii Europejskiej. To jest niezwykle ważny krok otwierający zupełnie nową formułę współpracy części państw należących do Unii Europejskiej, jeżeli brak jest możliwości uzyskania zgody wszystkich 27 państw członkowskich.

Chciałbym bardzo serdecznie podziękować przede wszystkim Radzie za stanowisko, które zajęła w ramach współpracy z Parlamentem Europejskim.

Parlament przy pracy nad tym rozporządzeniem występował jedynie jako ciało konsultacyjne, natomiast częstotliwość spotkań oraz uwzględnienie przez Radę wszystkich wniosków, które zostały wypracowane w Parlamencie Europejskim, przegłosowane w Komisji Prawnej, uwzględnienie ich w końcowym dokumencie, to doskonały przykład dobrze wróżący procedurze wzmocnionej współpracy na przyszłość. Dziękuję także Radzie za silne poparcie naszego wniosku o przeprowadzenie szybkiej rewizji rozporządzenia Bruksela II bis, które jest niezbędne,

w szczególności kwestie forum necessitatis która to sprawa pozwala jednocześnie państwom członkowskim zachować pewność co do funkcjonowania swoich wewnętrznych porządków prawnych, natomiast naszym obywatelom daje nadzieję, iż w przyszłości będą mogli oni dokonywać swobodnego wyboru nie tylko prawa, ale także sądu.